Myślę, że racje w tym sporze są dla nas dobrze znane zwolennicy małego budżetu podkreślają konieczność cięć wszystkich wydatków państwowych, zwolennicy dużego budżetu słusznie podkreślają prorozwojowy charakter tych wydatków dla całej Europy.

Proszę mi wyjaśnić, jak to jest, że chadecy i socjaliści na tej sali mówią o dużym budżecie, podczas gdy w tym samym czasie te same partie polityczne w Austrii, Szwecji, Holandii, Finlandii, Luksemburgu, w końcu w Niemczech i we Francji zmierzają do ograniczenia tego budżetu. Czy nie jest tak, że łatwo jest w tej Izbie chadekom i socjalistom mówić o dużym budżecie w sytuacji, kiedy wiedzą oni dobrze, że w Radzie interesy ich polityki i ograniczenie finansowania Unii Europejskiej są dobrze zabezpieczone na skutek nacisku ich własnych partii? Gdyby tak było, Parlament Europejski ryzykowałby utratę swojej reputacji, Parlament Europejski ryzykowałby śmieszność, a cała obrona europejskiej solidarności oznaczałaby negocjacyjny teatr.